Wspólne wyzwania, które stoją przed Afryką i Unią Europejską, są jednoznaczne i czytelne.

Bez wątpliwości możemy do nich zaliczyć eliminację ubóstwa, pokój i bezpieczeństwo, demokrację i prawa człowieka, globalne zarządzanie i zmiany klimatyczne. Mamy też konkretne cele wyznaczone na poziomie międzynarodowym są to milenijne cele rozwoju. Zgadzam się z panem komisarzem Piebalgsem, że właśnie kluczowe dla współpracy rozwojowej i dla przyszłości Afryki będzie osiągnięcie milenijnych celów rozwoju.

Są to umacnianie dobrej jakości zarządzania politycznego oraz efektywne, uczciwe i zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i ekonomicznymi.

Mamy na przykład nadzieję, że obserwowany w wielu afrykańskich krajach wzrost gospodarczy będzie sprzyjał włączaniu społecznemu, że zmniejszy to poziom ubóstwa i nierówności społecznych. Dlatego właśnie chcemy tworzyć warunki do inwestycji, do handlu, a co za tym idzie do tworzenia nowych miejsc pracy.

Aspekt, który będzie też zapewne mocno podkreślany podczas szczytu, to ogromny, niewykorzystany do tej pory potencjał Afryki w zakresie energii odnawialnej, obejmujący energię wodną, słoneczną, wiatrową, geotermalną i biomasę. To jest to, co stanowi o pewnym potencjale, który do tej pory nie był w pełni wykorzystany i podobnie jak inne potencjały Afryki nie zawsze służy dobru mieszkańców.